Som rada, že tému nebezpečnosti potratu priniesla do agendy Parlamentu socialistická frakcia.

Ukončenie tehotenstva na základe výberu pohlavia plodu je zvrátenosť a vedie k demografickej nerovnováhe.

Žiadam tiež Komisiu, aby rešpektovala výhrady v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv a ukončenia tehotenstva, ktoré vyjadrujú štáty v medzinárodných zmluvách, dohovoroch a programoch.

Menovité hlasovanie o mojich návrhoch bude zverejnené ako dôkaz skutočného poslanca, postoja poslancov Európskeho parlamentu k potratom nenarodených dievčat.